Panie Przewodniczący!

Wprowadzone przez Niemcy rozwiązania uderzają w branżę transportową w Polsce i w innych krajach Europy Środkowo Wschodniej, są zagrożeniem dla rozwoju naszych firm i oznaczają likwidację miejsc pracy.

Tworzą niebezpieczny precedens, bo jeśli dzisiaj pozwolimy na obowiązywanie takich przepisów, to jutro mogą one zostać wprowadzone w innych branżach i w innych krajach, przez inne państwa Unii Europejskiej. Nastąpi nowa era protekcjonizmu, a to oznacza koniec wolnego handlu, wolnego rynku, swobód gospodarczych i wolnego przepływu siły roboczej w Unii Europejskiej.

W Polsce przez lata polskie firmy transportowe budowały swoją pozycję na rynku europejskim, wiele firm nie wytrzymało tej rywalizacji.

Dziś prawie 39 wszystkich przewozów ładunków eksportowanych z Polski dostarczanych było właśnie do Niemiec. Nie możemy pozwolić, aby ten wysiłek jedną decyzją administracyjną legł w gruzach. Domagamy się przestrzegania prawa Unii Europejskiej i wolnego rynku i domagamy się jasnych zasad. I nie pozwólmy, aby pod pretekstem troski o warunki pracy kierowców w innych krajach Niemcy tak naprawdę eliminowały konkurencję dla swoich własnych firm transportowych.